herra forseti það er að mörgu að hyggja í þessum efnum og að mörgu leyti við gjörbreyttan veruleika að fást þannig er það til dæmis núna ljóst að eitt af viðamestu og vandasömustu verkefnum ríkisins á komandi árum það er skuldastýringarmál menn höfðu ekki stórar áhyggjur af því þegar svo leit að minnsta kosti svo út á yfirborðinu að ríkissjóður væri því sem næst skuldlaus það má segja að það hafi sáralítil vinna verið í gangi og seðlabankinn sá um það litla sem gert var varðandi útgáfu skuldabréfaflokka og lánamál og annað í þeim dúr það er reyndar gert á grundvelli samnings sem gerður var fyrir allmörgum árum síðan og fól seðlabankanum það verkefni í umboði fjármálaráðuneytisins við höfum þegar unnið mikla stefnumótunarvinnu að þessu leyti það er tilbúin skuldastýringarstefna og skuldastýringaráætlun fyrir ríkið sem var unnin undir forustu fjármálaráðuneytisins með aðkeyptu erlendu ráðgjafarfyrirtæki og á grundvelli sérfræðiaðstoðar frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sömuleiðis þannig að það er verið að taka á þeim málum meðal annars til þess að tryggja að sambærilegt geti ekki aftur endurtekið sig en ekki síður til þess að fara með hinn gríðarlega skuldastabba sem við stöndum núna frammi fyrir það er ærið verkefni að vinna að því ég treysti því að sjálfsögðu að þessar stofnanir sem í hlut eiga hver og ein og allar saman þær fari vandlega yfir sinn hlut í skýrslunni það verður að ætla þeim það það er ágætt að alþingi veiti aðhald í þeim efnum að alþingi þrýsti á um það og fylgist með því að allir taki þetta alvarlega sem að þeim snýr já og ég tek undir það að bæði seðlabankinn og fjármálaeftirlitið þurfa þrátt fyrir mannabreytingar sem þar hafa orðið og ýmsa aðra hluti þurfa að fara mjög rækilega í gegnum sína starfsemi í ljósi ábendinga sem

nýjum vettvangi einhverja lágmarks getu upp á þessu sviði til dæmis með lítilli efnahagsstofnun undir alþingis var ekkert gert